Parce que vous nous dites que les produits agricoles seront exclus des négociations et vous vous gardez bien de nous dire que les produits de la mer seront de fait inclus dans ces négociations. Les relations particulières qu'entretiennent les États Unis avec le Canada et le Mexique vont ouvrir grandes les portes aux produits américains vers le marché européen, avec l'effet cocktail que nous redoutons pour nos économies.

Juncker d'aller négocier tout seul et sans mandat l'importation de tonnes de soja aux OGM et de gaz de schiste, comme il l'a fait l'été dernier.